virðulegi forseti í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar geirs h haarde frá tuttugasta og þriðja maí tvö þúsund og sjö voru boðaðar tilteknar breytingar á skipan verkefna á milli ráðuneyta ríkisstjórnin samþykkti síðan að tilhlutan þorgerðar katrínar gunnarsdóttur menntamálaráðherra að skipa starfshóp til að koma með tillögur um framtíð og skipan skólahalds á hólum í hjaltadal starfsákvörðunin var skipuð með erindisbréfi og þar kom meðal annars fram að honum var ætlað að koma fram með tillögur sem stuðlað gætu að frekari uppbyggingu og eflingu hólaskóla til framtíðar meðal annars með hliðsjón af þeirri endurskipulagningu háskólastigsins sem hefur farið fram á undanförnum árum

í erindisbréfinu segir líka að starfshópurinn skuli miða sínar tillögur við að tryggilega verði haldið utan um málefni hólastaðar og að hólahaldið sem er reist á stöðu sem miðstöð mennta menningar og kirkjulegra málefna síðan er gert ráð fyrir því að hópurinn hefði samráð við aðila í héraði við vitum að hólaskóli gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki bæði sem skólastofnun en einnig sérstaklega í héraðinu hólaskóli er vísindaleg fræðslu og rannsóknastofnun á háskólastigi og starfar samkvæmt lögum og er miðstöð kennslu og rannsókna í hrossarækt og reiðmennsku fiskeldi og fiskalíffræði og ferðamálum ég vil þá líka árétta það og undirstrika það að skólinn hefur fengið viðurkenningu fræðasviða í samræmi við lög um háskóla íslands við hólaskóla starfa núna um sextíu manns eða síðast þegar ég vissi í fjörutíu og sjö stöðugildum og á árinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta voru þar skráðir hundrað sextíu og sjö nemendur og á bak við þá eru níutíu nemendaígildi á hólum er rannsóknastarf vaxandi á öllum sviðum skólans og það er styrkt með öflugu samstarfi við aðrar háskólastofnanir skólinn hefur hins vegar búið við fjárhagslegar þrengingar eins og allir vita og í framhaldi af starfi nefndarinnar sem ég var hér að vísa til var gert ráð fyrir því

og þess vegna var niðurstaðan sú að skólanum var settur tilsjónarmaður til þess að fara yfir málin og reyna að átta sig betur á umfangi þess vanda sem við var að glíma og fara sem sagt yfir það hvernig hægt væri að ná utan um þann rekstrarvanda sem skólinn hefur búið við nú hefur nokkuð liðið frá því að þessar ákvarðanir voru teknar sem voru teknar rétt fyrir síðustu áramót það liggur fyrir skýrsla þeirrar nefndar sem ég vísaði til og þess vegna hef ég leyft mér nú á þingskjali að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra um framtíðarskipan hólaskóla með eftirfarandi spurningum hverjar voru meginniðurstöður nefndar ráðherra um framtíðarskipan háskólans á hólum og í öðru lagi hyggst ráðherra beita sér fyrir því að hrinda þeim áformum í framkvæmd